Da consigliere regionale in Sardegna ho avuto l'onore e l'opportunità di redigere e portare all'approvazione la legge a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro bambini, ma ho anche avuto modo di verificare che una legge regionale da sola non basta e che le regioni da sole non ce la fanno a far fronte ad un fenomeno la cui portata non accenna a diminuire.

Pertanto serve un impegno corale e coordinato dell'Europa, degli Stati membri e delle regioni.

Ringrazio la collega Parvanova perché questa relazione indica la strada giusta, compresa la necessità sostanziale che tutti gli Stati membri definiscano l'insieme di questi reati in maniera univoca e per quello che sono violenza di genere. Servono un piano europeo e altrettanti piani nazionali, nonché risorse adeguate e costanti per contrastare la violenza sulle donne. Questa va accerchiata, perché i numeri ci dicono che è una guerra una guerra di tanti, troppi uomini contro le donne.